Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki ga je vložila poslanska skupina SDS, predvideva, da bi se status operativnega prostovoljnega gasilca uredil kot odnos med delodajalcem in gasilcem tako, da naj bi se delodajalcu, ki zaposluje gasilce znižale zavarovalne premije, upravičen pa naj bi bil do davčnih olajšav. Prav tako bi država zagotovila sredstva za zavarovanje operativnih gasilcev ter sredstva za njihove preventivne zdravstvene preglede, prostovoljnim operativnim gasilcem pa pokrila dodatno zdravstveno zavarovanje in jim za vsak dan izvajanja operativnih nalog plačala dodatno pokojninsko zavarovanje. Naj najprej izpostavim, da se v poslanski skupini SMC ves čas zavzemamo za izboljšanje stanja na področju gasilstva kot pomembne humanitarne dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu, vključno z izboljšanjem statusa in pravic, tako poklicnih kot tudi prostovoljnih gasilcev. Vendar izboljšanja stanja na področju gasilstva ne bomo dosegli s tovrstnimi predlogi zakonov, ki so vsebinsko in nomotehnično ne zgolj neprimerni, pač pa povsem prazni in jih zato tudi ni moč podpreti. Moram opozoriti, da je predlog zakona spisan izjemno površno, da je pripravljen brez natančne utemeljitve vsebinskih rešitev ter brez natančnejše definicije upravičencev, pa tudi brez definicije vsebine pravic, ki se jim naj bi dodelile. Tako da predlog niti približno ne zadostuje kriterijem jasnosti in določnosti predpisov. Če pogledamo podrobneje, iz prve predlagane rešitve sploh ni razvidno, katere zavarovalne premije naj bi se delodajalcem, ki zaposlujejo gasilce, znižale, niti kakšne bi bile njihove davčne olajšave. Ali se predlagana rešitev nanaša zgolj na nove zaposlitve ali tudi na obstoječe in še in še. Nazadnje pa velja dodati, da urejanje davčnih vsebin z nedavčnimi zakoni praviloma ni dopustno, saj davčna obravnava zavezancev z vidika jasnosti, preglednosti, pravne varnosti in enake obravnave zavezancev v podobnih položajih lahko le zakoni, ki posamezne vrste davkov. Pri urejanju davkov pa je ključnega pomena tudi upoštevanje poštenega in učinkovitega obdavčevanja, kar pomeni, da je treba na posamezne davčne predloge gledati celovito, ne samo z vidika enega ukrepa ene skupine ali enega področja. Predlagana rešitev glede dopolnitve šestindvajsetega člena Zakona o gasilstvu je prav tako nedoločna, saj iz nje ni jasno razvidno, kakšno zdravstveno zavarovanje naj bi se prostovoljnim gasilcem zagotavljalo, ali dopolnilno ali dodatno. Smiselno enako vprašanje pa se zastavlja tudi glede pokojninskega zavarovanja. Iz predloga se ne da niti razbrati, ali bi do dodatnih pravic bili upravičeni vsi prostovoljni gasilci, teh je namreč v Republiki Sloveniji okoli sto petdeset tisoč, ali zgolj tisti z določenim številom opravljenih intervencij ter ali se predlog zakona nanaša na nove ali na obstoječe zaposlitve. Poleg tega pa se predlagatelj niti ni potrudil, da bi ovrednotil finančne posledice predlaganega zakona, temveč odkrito navaja, da je finančne posledice zaradi novih pravic trenutno težko podati, a sredstva so zagotovljena. Menimo, da to ni dovolj in da bi morale biti predlagane rešitve toliko jasne in natančne, da bi se na njihovi podlagi dalo ustrezno ovrednotiti tudi finančne posledice. Iz vseh naštetih razlogov bomo seveda v poslanski skupini glasovali proti temu, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.